úrkula vonar um að komast að í dag tilefni þeirrar fyrirspurnar sem ég hef lagt fyrir hæstvirtan forsætisráðherra má rekja til síðasta kjörtímabils þegar við fórum nokkur hópur þingmanna ítrekað fram á það að fá skýrslu um fátækt barna á íslandi eftir að núverandi hæstvirtan forsætisráðherra tók við embætti skilaði hann í þingið ágætri skýrslu um það efni sem lögð var fram fyrir að verða ári síðan hygg ég og sýndi okkur fram á að hér í okkar efnaða og að mörgu leyti sterka samfélagi væru á fimmta þúsund börn undir fátæktarmörkum o e c d ég held að það sé engum blöðum um það að fletta að sú niðurstaða skýrslunnar fyrir árið tvö þúsund og fjögur hafi komið fólki í öllum flokkum óþægilega á óvart og vakti hér umræðu um það hvort við hugum ekki nægilega vel að stöðu efnalítilla barnafjölskyldna hvort við getum gert betur í því efni ég held að hljótum öll að hafa metnað til þess þegar lífskjör barnafjölskyldna okkar og einkum þeirra efnalitlu eru annars vegar að þá sé mikilvægt að við séum líka númer eitt

þetta hafði ekki verið mælt árlega áður en skýrslan var gerð þess vegna hef ég beint fyrirspurn til hæstvirts forsætisráðherra um það hvernig þessar tölu líti út fyrir árin tvö þúsund og fimm og tvö þúsund og sex hve stórt hlutfall barna búi undir skilgreindum fátæktarmörkum o e c d og hversu mörg þau eru til að sjá hvort þessi staða hafi eitthvað batnað hér síðan er spurt um samanburð við hin norðurlöndin sérstaklega því að það kom í ljós að innan o e c d stóðum við býsna vel við vorum í fyrsta flokki þar ásamt með öðrum norðurlöndum það kom hins vegar í ljós að við vorum umtalsverður eftirbátur annarra norðurlanda í því að ná fátækum barnafjölskyldum upp fyrir fátæktarmörkin þeir virtust ná miklu betri árangri í því með skatta og bótakerfum og því er um það spurt loks inni ég hæstvirtan forsætisráðherra eftir því hvort fyrirhugaðar séu aðgerðir á kjörtímabilinu sem muni bæta fyrirsjáanlega hag þessara fjölskyldna eða hvort hann telji koma til álita að grípa til sérstakra aðgerða í því skyni til dæmis ef og þegar svigrúm gefst hér til frekari skattalækkana á kjörtímabilinu